frú forseti ég get nú ekki orða bundist yfir þessari ræðu háttvirts formanns sjálfstæðisflokksins þingmannsins bjarna benediktssonar þar sem hann krefur hér fólk um pólitíska ábyrgð

að sjálfstæðisflokkurinn og þingmenn hans skuli koma hér upp og krefjast þess að aðrir stjórnmálamenn sýni pólitíska ábyrgð og hafi áhyggjur af

hvar er pólitísk ábyrgð þeirra ráðherra sjálfstæðisflokksins sem voru valdir að hruninu hvar er pólitísk ábyrgð þeirra þingmanna sjálfstæðisflokksins sem voru hér á þingi fyrir hrunið hvar er sú pólitíska ábyrgð hvaða ráðherrar sjálfstæðisflokksins sögðu af sér hvaða þingmenn sjálfstæðisflokksins sögðu af sér þeir hrökkluðust hér nokkrir út í nokkrar vikur eða nokkra mánuði og hafa svo komið inn aftur einn af öðrum og er von á fleirum þetta er bara hlálegt að hlusta á þetta háttvirtur þingmaður mig langar hins vegar að spyrja hann í framhaldi af þessu hver afstaða formanns sjálfstæðisflokksins og sjálfstæðisflokksins er

og að almenningur í landinu semji hér drög að stjórnarskrá við hljótum að taka tillit til þess að alþingi íslendinga nýtur ekki trausts þjóðarinnar því hefur mikið til mistekist algjörlega við það að gera endurbætur á stjórnarskránni í gegnum áratugina og ástæðan fyrir stjórnlagaþinginu er einmitt sú að alþingi nýtur ekki trausts þjóðarinnar og að þinginu hefur ekki tekist sjálfu að breyta stjórnarskránni þessi leið sem valin var er því að mörgu leyti neyðarbrauð en hún er líka að mörgu leyti mjög lýðræðisleg og hefur verið til fyrirmyndar og vakið mikla athygli á heimsvísu þess vegna vil ég fá bara frá sjálfstæðisflokknum hvað munu þeir gera þegar kemur að því að halda hér nýtt stjórnlagaþing